To nie jest incydent, to nie jest sprawa wyjątkowa, choć niesłychanie dramatyczna i bolesna. To jest sprawa, która tak naprawdę zdarza się co chwila, nie tylko zresztą w tym kraju, ale w całym tym regionie. I żeby było jasne, niestety powiedzmy sobie to, czego nie mówimy głośno niemała część tego społeczeństwa akceptuje talibów, jak również ich praktyki. To jest prawdziwy dramat, bo to może zaważyć na przyszłości tego kraju i tego regionu. Chciałbym, abyśmy uświadomili także naszym sojusznikom spoza Europy, którzy podejmują dyskretne negocjacje z talibami, czy rzeczywiście robią dobrze, odkładając na bok prawa człowieka, gdy liczy się tylko zimny interes polityczny.